herra forseti þessi tillaga er flutt af okkur sem eigum sæti í íslandsdeild vestnorræna ráðsins sem ásamt mér eru háttvirtir þingmenn árni johnsen guðbjartur hannesson guðjón a kristjánsson guðni ágústsson og jón gunnarsson þessi tillaga þessi er sett fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins sem samþykkt var á ársfundi þess í sumar og er hún svohljóðandi með leyfi forseta vestnorræna ráðið skorar á landsstjórnir færeyja og grænlands og ríkisstjórn íslands að koma á reglubundinni samvinnu um stofnstærðarrannsóknir helstu nytjastofna sjávar innan lögsögu landanna einkum þeirra sem eru sameiginlegir og frekari samræmingu rannsóknaraðferða til að auðvelda raunhæfan samanburð milli landanna jafnframt er skorað á stjórnvöld landanna að láta rannsaka betur orsakasambandið milli stofnstærða annars vegar og umhverfisþátta afráns og veiða hins vegar og að koma á skilvirkari upplýsingagjöf milli landanna um útbreiðslu fiskstofna og sjávarspendýra ísland færeyjar og grænland eiga vegna legu sinnar við norður atlantshaf sameiginlegra hagsmuna að gæta þegar kemur að verndun sjávarlífríkisins og auðlindanýtingu ekki síst þeirra fisktegunda sem eru sameiginlegir í lögsögum landanna það er þorskur grálúða og karfi sjálfbærar veiðar eru hagsmunamál allra landanna sem reynt er að tryggja með því að láta vísindalegt mat á stofnstærð liggja til grundvallar ákvörðunar stjórnvalda um árlegan heildarafla hvort sem um kvóta eða sóknardagakerfi er að ræða nýverið hafa niðurstöður mælingar hafrannsóknastofnana landanna gefið til kynna að ástand þorskstofnsins innan lögsögu hvers lands fyrir sig sé misjafnt mat á stærð þorskstofnsins innan lögsögu íslands og færeyja sýnir að hann fer minnkandi á meðan þorskstofninn undan austurströnd grænlands fer stækkandi í þeim tilvikum hins vegar þar sem veiðarfæri hafa eingöngu verið notuð til þorskveiða en ekki til veiða á öðrum fisktegundum hefur það sýnt sig að afli á sóknareiningu hérlendis hefur verið mikill andstætt niðurstöðum ofangreindra mælinga hérlendis eins og til dæmis við sáum á vertíðinni í fyrra þetta ósamræmi vekur upp spurningar um hversu marktækur munur á stærð þorskstofnsins milli landanna sé sem aftur á móti sýnir mikilvægi þess að samræma aðferðir við mat á stofnstærð enn frekar ekki síst á sviði gagnaöflunar í ljósi þessa samþykkti vestnorræna ráðið samhljóða ályktun þess efnis að vinna bæri að frekari samræmingu aðferða við mat á stofnstærð til að geta lagt samanburðarhæft mat á stærð fiskstofnana innan lögsögu hvers lands fyrir sig jafnframt skorar vestnorræna ráðið á stjórnvöld landanna að koma upp reglubundnari samvinnu um rannsóknir nú þegar er samstarf milli hafrannsóknastofnana landanna fyrir hendi sem dæmi má nefna samstarf íslendinga og grænlendinga haustið tvö þúsund og sex um rannsóknir á grálúðu og karfa sú samvinna fól meðal annars í sér stöðlun veiðarfæra til að geta reiknað út veiðihlutfall mismunandi veiðarfæra sem er ein meginforsenda raunhæfs samanburðar á rannsóknarniðurstöðum hins vegar er samstarf af þessu tagi ekki reglubundið heldur meira háð frumkvæði einstaklinga og tímabundnum styrkveitingum þess vegna skorar vestnorræna ráðið á stjórnvöld að koma á reglubundinni samvinnu um stofnstærðarrannsóknir sem meðal annars felur í sér að samræma aðferðir við gagnaöflun og samtímis að eiga nána samvinnu um að kanna samspilið á milli stofnstærða annars vegar og umhverfisþátta eins og hitastigs sjávar stefnu og eða breytingu a á flæði hafstrauma þar með talin djúpsjávarstrauma auk fæðuframboðs afráns og veiða hins vegar til að rannsaka hvað ræður mestu um breytingar á hreyfingum og stærð nytjastofna að svo mæltu legg ég til herra forseti að þetta mál gangi til utanríkismálanefndar en vil hér nota tækifærið til að þakka þeim háttvirtum þingmönnum sem hafa tekið þátt í

vestnorræna ráðsins sem hér hafa verið bornar upp mig langar að geta þess að vestnorræna ráðið kemur saman til reglubundinna funda ef svo má að orði komast tvisvar á ári annars vegar aðalfundarins þar sem þingmenn þessara þriggja landa sex þingmenn frá hverju landi átján þingmenn alls koma saman og bera saman bækur sínar leggja fram tillögur um ýmis mál sem þeim brennur á hjarta og geta stuðlað að bættum hag byggða er hátturinn sá að þessar tillögur eru lagðar fyrir alþingi og þjóðþing hinna landanna

ein tillaga var samþykkt ekki fyrir löngu síðan ekki fyrir mörgum árum og fjallaði um samstarf skóla og sjáum við ávöxt þess í því að skólinn á hólum í hjaltadal er farinn að vera með kennslu í ferðamálafræðum fyrir fólk á grænlandi það er mjög ánægjulegt eins væri mjög ánægjulegt og gleðilegt ef þessi tillaga yrði samþykkt um sameiginlegar rannsóknir það hefur verið mikil umræða um rannsóknir á fiskstofnum undanfarin ár og ekki síst á þessu ári og hinu síðasta vegna hins mikla niðurskurðar sem átt hefur sér stað í sambandi við þorskstofninn og þá hafa vaknað upp þessar spurningar hvað vitum við um fiskstofnana auðvitað er búið að afla mikilla upplýsinga og safna gögnum en hafið er nú þannig að við sjáum ekki allt sem þar gerist og því er mikil þörf á því að auka og efla rannsóknir eins og hefur verið tekið undir af hæstvirt ríkisstjórn til þess að við vitum hvað er að gerast og getum lagt betur mat á það hvað æskilegt er að veiða og hvað réttast er að gera í sambandi við veiðiaðferðir herra forseti að svo mæltu þakka ég kærlega yfir umræðu um allar þessar tillögur jákvæð innlegg og vona svo að þær fái bara jafngóðar undirtektir í utanríkismálanefnd og á vettvangi þingsins